Credeți că este Comisia pregătită ca aceste echipamente mobile fără destinație rutieră, cărora noi le impunem prin acest raport aceste condiții stricte, să fie importate din alte țări care nu respectă aceste condiții?